A svi ste svjedoci da ovih dana intenzivno razgovaramo o budućnosti Europske unije. Vjerujem da se svi sjećate srpsko crnogorskih agresorskih napada na hrvatski Vukovar i na moj rodni grad, pod UNESCO vom zaštitom, Dubrovnik. Sigurna sam da niste zaboravili ni genocid koji se dogodio u Srebrenici, prvi priznati genocid nakon Drugog svjetskog rata. A radilo se, zbog istine, o velikosrpskoj agresiji i Miloševićevoj želji da svi Srbi žive u jednoj državi, u velikoj Srbiji. I rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini su rezultat tih velikosrpskih težnji. Haški sud je imao ulogu procesuirati sve ratne zločine, drago mi je da ste spomenuli to, po mom osobnom mišljenju potrebno je suočavanje s istinom. Po mom osobnom mišljenju, ovaj je sud bio vrlo kontroverzan, ali želim vjerovati da će Srbija nastaviti pravedno procesuirati svoje ratne zločince i da počinitelji, kao što ste rekli, gospodine Hogan, neće slobodno hodati kako bi mogli neometano nastaviti svoj put u Europsku uniju. Još niz zločina ostao je neistražen, no svi svijetli trenuci i vrijednosti koje je sud trebao zastupati zasjenjeni su posljednjom presudom i samoubojstvom generala Praljka u Haškom sudu.